Madame la Présidente, aucune, je dis bien, aucune union monétaire Monsieur Starbatty, l'Allemagne en est une aucune union monétaire n'est possible sans de puissants mécanismes de solidarité financière, à la fois privés et publics. Pour le dire simplement, sans une union bancaire complète, sans une union sociale, fiscale et démocratique, l'euro est voué à disparaître.

2015. Cela fait donc cinq ans que nous tournons autour du pot, parce qu'il manque la vision et la volonté politique d'agir. Oui, il nous faut compléter l'union bancaire en ajoutant à la supervision commune et à la gestion commune des crises une garantie commune des dépôts assortie d'un filet de sécurité public budgétaire commun. Oui, il nous faut un budget de la zone euro pour investir en particulier dans la transition énergétique, parce que, déployé de manière contracyclique, il permettra d'amortir les chocs macroéconomiques, mais il améliorera aussi la solidité de l'économie européenne. Oui, il nous faut approfondir la solidarité entre nos systèmes de protection sociale, par exemple avec un système de réassurance chômage commune. Enfin, si nous devons nous attaquer aux déficits excessifs, qu'il s'agisse de déficits de balances commerciales ou de déficits budgétaires, nous devons nous attaquer avec la même force aux excédents excessifs, car ils sont tout aussi délétères que les premiers.

Rien de tout cela ne peut se faire sans un contrôle démocratique solide.

Chers collègues, partager une monnaie, c'est partager un bien commun.

Nous avons certes des règles en matière budgétaire, mais l'expérience nous montre qu'elles sont inapplicables, tout simplement parce qu'elles sont procycliques, c'est à dire qu'elles aggravent la situation quand elle est déjà grave et que, combinées à la doxa néolibérale qui continue de dominer cette assemblée, la Commission et le Conseil, elles font que ce sont les épaules les plus fragiles qui se retrouvent à porter la partie la plus lourde du fardeau. Plutôt que de nous affranchir des règles, nous devons avoir le courage de les transformer, tant sur le plan financier que sur le plan budgétaire, pour qu'elles retrouvent leur sens, c'est à dire celui de la défense de l'intérêt général. Je terminerai, Madame, si vous le permettez, en disant que l'Europe est un symbole. Certains voudraient en faire le symbole de l'oppression financière.